Și cu privire la reforma agriculturii europene părerile sunt, iată, împărțite.

Schemele simplificate pentru micii fermieri vor veni în sprijinul multor familii de gospodari. Apoi, sprijinul acordat tinerilor fermieri este esențial fără tineri nu doar agricultura va dispărea, ci chiar lumea satului.

Cu toate acestea, textele pe care le vom vota mâine sunt dezamăgitoare sub aspectul apropierii între subvențiile acordate în statele din est și cele primite de agricultorii din vestul Europei. Parlamentul a pornit în această reformă cu principii generoase, cum ar fi principiul echității sau criteriile obiective. Din păcate, aceste principii s au pierdut pe drum. Constrângerile bugetare reprezintă un argument statele noi membre primesc mai mulți bani, însă diferențele rămân, totuși, prea mari.